lotniczy. Myślę, że tutaj najważniejsze jest oczywiście przeciwdziałanie poprzez szybką wymianę informacji, szybką analizę zdarzeń i przekazywanie wniosków producentom oraz przewoźnikom. Proponowane rozporządzenie bardzo słusznie postuluje, by rozbudować centralną bazę danych działającą w ramach Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. Agencja musi jednak dysponować dostatecznymi zasobami do wykonywania dodatkowych zadań. Moim zdaniem dzisiaj nie ma do tego należytych sił.